Herr Präsident! Ich versuche es einmal ganz leise, weil dann vielleicht zugehört wird. Das sind doch keine dummen Reden, wenn gesagt wird, dass wir vor einer Richtungswahl stehen. Es ist doch nicht falsch, wenn es heißt, dass wir Gefahr laufen, dass das nächste Parlament von einer extremen Rechtsaußen Fraktion vor sich hergetrieben wird. Da müssten doch jetzt bei allen Verantwortlichen in der Europäischen Union die Alarmglocken klingeln! Da muss man sich doch fragen Ist es sinnvoll, in einem solchen Zusammenhang, gerade jetzt das Rüstungsthema so in den Vordergrund zu schieben und die sozialen Fragen so zurückzuziehen? Seid ihr denn komplett Punkt, Punkt, Punkt fragen sich unheimlich viele Wählerinnen und Wähler. Wähler in dreistelliger Millionenzahl in Europa, werter Rat, werte Kommission, werte Kolleginnen und Kollegen, sind verunsichert. Und wenn wir weiterhin so Punkt, Punkt, Punkt agieren, werden wir ein ganz schreckliches Erwachen am

Noch ist es aber nicht zu spät.